virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um heilbrigðisþjónustu frumvarpið er samið í velferðarráðuneytinu að höfðu samráði við embætti landlæknis og landspítala tilefni frumvarpsins er innleiðing á tilskipun númer tvö þúsund og tíu fimmtíu og þrjú e s b um kröfur varðandi gæði og öryggi líffæra úr mönnum sem eru ætluð til ígræðslu yfir landamæri ríkja á evrópska efnahagssvæðinu eiga sér stað á hverju ári töluverð skipti líffæra til ígræðslu í menn en reglur einstakra ríkja misjafnar og með tilskipuninni verður þannig komi á samræmdum reglum í því skyni að tryggja öryggi líffæraþega og líffæragjafa í tilskipuninni er lögð rík áhersla á að skrásetja skuli eins mikið af upplýsingum og mögulegt er um líffæragjafann og líffærið sjálft en skráningin er á hendi lögbærs yfirvalds sem tilskipunin kveður á um að tilnefna eigi hjá hverju aðildarríki frumvarpið gerir ráð fyrir því að embætti landlæknis taki að sér hlutverk lögbærs yfirvalds og að skrásetja upplýsingar um líffæri og líffæragjafa enda er embættið umsjónaraðili með líffæragjöfum og líffæraígræðslum hér á landi þá er í frumvarpinu tekið fram að við skráningu slíkra upplýsinga skuli gæta þess að fullnægt sé ákvæðum laga númer sjötíu og sjö tvö þúsund um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga með frumvarpinu er gert ráð fyrir að tveimur efnisbreytingum á lögunum um heilbrigðisþjónustu

heimild til að kveða nánar á í reglugerð um gæða og öryggisviðmið um veitingu heilbrigðisþjónustu á öðrum sviðum eins og til dæmis um meðferð og varðveislu á frumum á söfnum meðferð varðveislu og dreifingu blóðs

því þykir rétt að kveðið sé á um heimild til að innleiða allar framangreindar gerðir með reglugerð í einu reglugerðarákvæði laga um heilbrigðisþjónustu og skjóta þannig styrkari stoðum undir viðkomandi reglugerðir